Hvala lepa, spoštovani gospod predsednik. Predstavniki ministrstva za finance, spoštovane kolegice in kolegi! Predlog zakona, ki je danes pred nami, na novo celovito ureja široko in kompleksno področje normativne ureditve trga finančnih instrumentov. Predlog zakona prinaša implementacijo dveh direktiv in dveh uredb. V začetku moramo ponovno izraziti obžalovanje, da zakon sprejemamo po nujnem postopku iz razloga, ker je Evropska komisija že devetnajstega julija letos odločila o vložitvi tožb v zvezi s kršitvami nenotifikacije predpisov za prenos več evropskih direktiv. Zaradi zamud nam grozijo denarne kazni. Kot navaja Vlada, namerava Evropska komisija Sodišče Evropske unije predlagati, da Sloveniji naloži dnevno denarno kazen v višini sedem tisoč dvesto štiriindvajset evrov na dan, torej. Poleg tega grozi Sloveniji še pavšalni znesek v višini tisoč devetsto oseminsedemdeset evrov na dan, ki ga Slovenija začne plačevati pri znesku štiristo šestindevetdeset tisoč evrov. Ta znesek je že presežen, saj Slovenija s prenosom direktive dva tisoč štirinajst skozi petinšestdeset zamuja že krepko več kot eno leto. Ob vložitvi zakona je pavšalni znesek znašal že okoli sedemsto petdeset tisoč evrov. Od Vlade v Novi Sloveniji v tovrstnih procesih zato pričakujemo veliko večjo mero odgovornosti. Ni dopustno, gospe in gospodje, da tako kompleksno materijo, zakon ima namreč petsto dvainšestdeset členov, obravnavamo po nujnem postopku. Državljani pa morajo vedeti, kje in zaradi česa nam odteka denar. Vemo, zakaj oteka. Zaradi malomarnosti v tem primeru. In kot korektno ocenjujem od državnega sekretarja, gospoda Dragonje, navedbe, ki jih je tukaj tudi zelo jasno posredoval. V Novi Sloveniji sicer pozdravljamo dejstvo, da je Vlada končno pripravila zakon, ki navedene direktive vnaša v naš pravni red. Kot pozitivno ocenjujemo, da predlog zakona sledi dejanskemu dogajanju zunaj organiziranega trga in v zakonsko ureditev vpeljuje novo, tretje trgovalno mesto, to je organizirani sistem trgovanja oziroma OTEEF. Predlog zakona se nanaša tudi na mala in srednja podjetja, ki imajo pri zbiranju kapitala na trgih lastniških vrednostnih papirjev v primerjavi z večnimi izdajatelji z večjimi izdajatelji večje težave in stroške. Da bi se jim olajšalo dostop do kapitala, predlog zakona uvaja novo podkategorijo razvojnih trgov za mala in srednja podjetja znotraj kategorije večstranskega sistema trgovanja, kar ocenjujemo kot dobrodošlo. Vendar na drugi strani kot nerazumno vidimo utemeljitev Vlade pri vprašanju omejevanja vodenja vrednostnih papirjev na fiduciarnem računu pri odvetniku ali notarju. Vlada svoje stališče utemeljuje z možnostjo, da imajo stranke možnost koriščenja fiduciarnih računov v sosednjih državah, kjer so tovrstni računi dovoljeni. Vlada v svojem stališču celo navaja, citiram: "da se prepovedi fiduciarnih računov, ki velja v Republiki Sloveniji, lahko vsak izogne tako, da odpre fiduciarni račun v tujini", konec navedka. Ob tem se seveda odpira vprašanje, zakaj vztrajati z uveljavljanjem prepovedi vodenja vrednostnih papirjev na tovrstnih računih, sploh če jih dovoljujejo vse sosednje države. V Novi Sloveniji menimo, da bi bilo v skladu z načelom subsidiarnosti dobro, da bi strankam dopustili več možnosti, da same svobodno izberejo način za vodenje fiduciarnih računov, seveda ob nujnosti predstavitve vseh tveganj, ki bi lahko iz različnih načinov vodenja izhajala. Vloga države naj bo tudi na tem področju omejena na najnižjo raven, ki je še nujno potrebna. Kljub nekaterim pozitivnim rešitvam zaradi navedenega v poslanski skupini Nove Slovenije predloga zakona o trgih o finančnih instrumentov ne moremo podpreti.